Idézek az októberi plenárison tárgyalt kérdésből, amelyet a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nyújtott be A tagállamok társadalmi, gazdasági és költségvetési körülményeik szempontjából rendkívül eltérőek. Milyen rugalmasságra van lehetőség a nemzeti költségvetési szabályokon belül? Már hallom a választ, hogy majd jönnek az országspecifikus ajánlások. Egy másik jelentés bizonyította, hogy ezeket a tagországok nem tartják be, mert nem a valódi problémáikra ad választ. Ezért ki kell jelentenem, hogy a gazdasági kormányzás európai szemesztere egy kényszerzubbony a tagállamok számára. Nem biztosítja a kellő mozgásteret a valóban országspecifikus gazdasági döntések számára.